herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti fyrsti minni hluta allsherjarnefndar sem ég stend að ég vil fyrst vekja athygli rétt á forsögu þessa máls það var afráðið við breytingu á þingsköpum fyrir jól sem voru nú í einhverjum undirbúningi nokkrum mánuðum á undan að koma þessu kerfi á síðan eru liðnir þetta var fimmtánda desember sem þetta var samþykkt eða einhvern tíma þá en núna erum við stödd í enduðum febrúar engu að síður ber þetta frumvarp að með mjög skömmum fyrirvara ótrúlega skömmum fyrirvara maður spyr sjálfan sig að því til hvers var þessi tími notaður frá jólahléi þar til þetta frumvarp er lagt fram til fyrstu umræðu það gafst mjög knappur tími í okkar þingflokki að ræða þetta mál það var kynnt seint og um síðir það er síðan rekið í gegnum allsherjarnefnd af miklum hraða þremur fundum tveimur sama daginn og nú er það tekið fyrir sem

og mér ætlað að standa hér og flytja ræðu um málið það fékk ég að vita í gær ef ég man rétt að málið yrði á dagskrá og var í þingstörfum í allan gærdag og málflutningi héðan úr ræðustóli fundum í gærkvöldi og þingnefndarfundum frá klukkan hálfníu í morgun til klukkan tólf síðan mælti ég hér fyrir fyrirspurn rétt áðan þetta er auðvitað ekki

að standa frammi fyrir þessu að keyra þetta mál í gegn með þeim hraða sem hér er gert ég lagði til í allsherjarnefnd

frestaðist til fimmtánda mars það er mér að meinalausu sem þingmanni suðurkjördæmis jafnvel þó að þingið samþykkti frumvarpið í næstu viku þá er ekkert því til fyrirstöðu að það taki gildi fyrsta mars vegna þess að lögunum er breytt eftir á og þar fram eftir götunum síðan vek ég athygli á því að minnihlutaáliti mínu var dreift hér skömmu fyrir umræðu um þetta mál allt eru þetta vinnubrögð sem ég hélt að hefðu átt að heyra sögunni til þegar við samþykktum ný þingsköp fyrir jól sú er ekki raunin því miður því miður segi ég það veldur mér vonbrigðum að þurfa að standa hér og flytja framsögu fyrsti minni hlutans og geta ekki undirbúið mig í þaula og hvað var þá til ráða jú það var til ráða að dreifa nefndaráliti og hafa skriflegan málflutning uppi bæði knappur ræðutími hér á þingi og þessi skammi fyrirvari gerir það að verkum að maður leggst í skriflegan málflutning hann er hér í nefndarálitinu því fylgja sem fylgiskjöl nefndarálit fyrsti minni hluta með þingskapafrumvarpinu sem við samþykktum eða sem þingskapameirihlutinn samþykkti hér fyrir jól mér er til efs að þingmönnum hér í salnum hafi gefist tóm ég veit það bara í mínum þingflokki til að kynna sér álit þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs til þá að andmæla því eða samþykkja það eða ræða það málefnalega af einhverju því viti sem yfirlestur skjala gefur manni tækifæri á ég gagnrýni þetta og vona að þetta endurtaki sig ekki að maður standi fyrir því deginum áður að vera kastað hér í einhverja djúpa laug óundirbúinn það er ekki stíll neinna sem vilja ástunda vönduð vinnubrögð að koma ólesinn í tíma það er bara ekki þannig hvar sem er í þjóðlífinu ég tel sem sagt undirbúning frumvarpsins alls ekki vandaðan og það sem meira er það er að skoðanir þingmanna eru afar skiptar um það fyrirkomulag sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu hvað sem líður svo forsögu málsins og því samkomulagi sem þeir sem stóðu að breyttum þingsköpum þeir þingflokkar komust að og rakið er í greinargerð með frumvarpinu efni frumvarpsins lýtur sem sagt að samkomulagi aðstandenda nýrra laga um þingsköp alþingis sem sett voru fyrir jól af þingmönnum landsbyggðarkjördæmanna þriggja og formönnum stjórnmálaflokkanna verði heimilt að ráða sér aðstoðarmenn eins og ég sagði áðan fjallaði allsherjarnefnd um málið á tveimur fundum tveimur sama daginn öðrum á kvöldfundi og svo aftur í þessari viku og á þeim fundum allsherjarnefndar vöknuðu ótrúlega margar spurningar þær voru fleiri í röðum stjórnarþingmanna heldur en stjórnarandstæðinga það urðu heitar umræður í nefndinni um þetta mál og það var alls ekki að ófyrirsynju sem nefndarmenn í allsherjarnefnd veltu þessu máli fyrir sér það var vegna þess að það var ekki hugsað til enda og ég spyr sjálfan mig vegna þess að nú hangir það á spýtunni að afleiðingar þess að efna loforðin frá nítján hundruð níutíu og níu við stækkun kjördæmanna að veita landsbyggðarþingmönnum aðstoðarmenn sem er eins konar skrifstofa þeirra úti á landi vegna þess að þeir njóta landsbyggðarþingmenn minni aðstoðar skrifstofu stjórnmálaflokka sem hér eru í reykjavík vegna þess að þeir eru svo mikið á ferðinni það voru brýn rök fyrir því nei nú á það að gerast og það eru nánast vilyrði uppi um að það verði ráðnir aðstoðarmenn fyrir þingmenn höfuðborgarsvæðisins og spyrji þingmenn sig þá að því er það rétt forgangsröðun er það það sem við viljum þýðir það það að við munum síðar fá það sem við viljum helst eða að minnsta kosti sá sem hér stendur miklu betri þjónustu innan þingsins eflingu nefndastarfsins og þar fram eftir götunum mun því þeim brýnu úrbótum seinkað og svo margt annað þegar maður heyrir svo að við skulum láta þetta þróast og sjá svo til þá er ekki verið að skoða endirinn í upphafi máls auðvitað átti þetta að fara inn í heildarpakka af störfum og starfsfyrirkomulagi þingsins og kjörum og umönnun um þingmennina skoða þetta út frá öllum pakkanum ég hefði helst kosið það herra forseti að það yrði gerð úttekt á þinginu allsherjarúttekt á þinginu það var gert í írska þinginu það var gerð allsherjarúttekt á þinginu um það sem betur mætti fara í heild sinni en ekki að pikka út einn lið og skoða hann skoða þetta heildstætt séð það var fullkomlega ljóst að fulltrúar í allsherjarnefnd allir held ég megi segja höfðu ýmsar athugasemdir fram að færa og skoðanaskipti það var nánast málamiðlun um það að koma með þetta frumvarp óbreytt inn enda lá þá fyrir ef það átti að fara að taka tillit til margra mjög skynsamlegra athugasemda sem komu fram í nefndinni þá hefði ekki orðið af flutningi þessa frumvarps og málið hefði frestast fram á vor eða fram á næsta þing við stóðum frammi fyrir þessu eða meiri hluti allsherjarnefndar stóð frammi fyrir þeim valkosti og háttvirtur formaður nefndarinnar benti skilmerkilega á þetta og rökstuddi en það er algjörlega ljóst af umræðum í allsherjarnefnd að þetta frumvarp kann að hafa afleiðingar sem ekki var stefnt að á upphafsstigum málið sé ekki hugsað til enda það er óþolandi eins og ég segi að láta málið þróast og sjá svo til þannig vinnur maður ekki ef ég nefni einhver dæmi það er gert ráð fyrir því að þingmenn landsbyggðarkjördæma geti ráðið það er hreinlega illframkvæmanlegt að ráða í þrjátíu og þrjú prósent starfshlutfall ég spurði að þessu háttvirtur skrifstofustjóra alþingis sem kom fyrir allsherjarnefnd þá komu þá svör að það mætti hugsanlega dreifa vinnuálagi jú gott og blessað meira að gera í þessari viku en næstu en ég spurði að því get ég þá látið aðstoðarmann minn vera í fríi í júní júlí og ágúst og í jólamánuðinum þegar þing er ekki að störfum já þá get ég auðveldlega verið í kjördæminu og sinnt mínum kjósendum það komu ekki svör við því ég fékk svona á tilfinninguna að menn mundu sjá í gegnum fingur sér ég vil hins vegar hafa stöðu mína gagnvart þessum reglum alveg fullkomlega skýrar svo ég liggi ekki undir gagnrýni fyrir að gera einhverja vitleysu ég vil bara standa með báða fætur á jörðinni í þessu máli það er algjörlega óskilgreint í frumvarpinu í hverju hlutverk þessara aðstoðarmanna er fólgið það er undir hverjum og einum þingmanni komið það opnar fyrir ákvarðanir sem kunna orka tvímælis eftir á svo ég segi ekki meira það sem er mesti fleygurinn í mínu brjósti varðandi þetta er að aðstoðarmennirnir skuli vera ráðnir á einstaklingsgrundvelli þingmannsins ég starfa fyrir stjórnmálaflokk til að vinna að hugsjónum þess flokks þess vegna á minn stjórnmálaflokkur að segja til um það hvert verkefni aðstoðarmannsins er en ekki að ég beri persónulega ábyrgð á honum þetta átti að fara í gegnum þingflokkana eða stjórnmálaflokkana og ráða þá þannig auðvitað hefði flokkur sett sér reglu um það hvernig aðstoðarmaðurinn starfaði fyrir landsbyggðina ég ætla bara að nefna svo tvö dæmi um það hvernig þetta getur snúist í andhverfu sína og snúist í eitthvað sem samt er ekki fjarstæða

er gjarnan í uppeldisstöð stjórnmála aðstoðarmaður þingmanna er að læra að verða pólitíkus er það ekki þegar menn hafa áhuga á að sinna slíkum störfum hvað gerist ef aðstoðarmaður alþingismanns fer í prófkjör gegn honum hann verður rekinn hann verður rekinn en hann verður þrjá mánuði á launum á uppsagnarfresti til að vinna gegn húsbónda sínum þrjá mánuði hvað gerist ef aðstoðarmaður fer gegn þingmanni sínum og húsbónda hvað gerist í prófkjöri sjálfstæðisflokksins í reykjavík þegar þingmennirnir hafa þau forréttindi að vera með aðstoðarmenn til að vinna fyrir sig í prófkjöri en aðrir ekki er það ásættanlegt auðvitað ekki það verður auðvitað ekki ásættanlegt skýrar reglur um störf aðstoðarmannsins mundu koma í veg fyrir svona þetta óljósa kerfi opnar fyrir geðþótta það nær ekkert lengra en það því miður segi ég aftur því miður allt eru þetta spurningar og margar fleiri sem komu upp í störfum nefndarinnar sem við höfum ekki svarað af því það á að keyra þetta frumvarp í gegn á últrahraða herra forseti eigum við ekki að staldra við er ekki betra að hafa kerfið gott og ég fái minn aðstoðarmann í haust eða einhvern tímann seinna en að fara fram með þetta og ég ítreka það þetta átti að verða flokksráðning en ekki

og ég spyr líka hafa menn hugsað það til enda hver er ábyrgð húsbóndans annars vegar alþingismannsins og hver er ábyrgð launagreiðandans alþingis hvernig fer það saman hvernig virkar hún saman hvað ef ég segi starfsmanninum upp aðstoðarmanninum upp með ólögmætum hætti hverjum baka ég þá skaðabótaábyrgð alþingi er það ekki greiðandi að laununum ég hef aldrei séð svona vinnuréttarsamband þó hef ég starfað sem lögmaður í vinnurétti í hartnær þrjá áratugi ég hefði viljað sjá heildarúttekt á störfum þingsins hvaða hagsmunir brenna mest á okkur þingmönnum í starfsumhverfi okkar því ég veit að allir þingmenn hér í salnum og þingmenn sem eru á þingi núna og hafa verið vilja vinna þinginu sem best vilja hafa reglurnar og umgjörðina sem besta vilja geta unnið vandaða vinnu og markvissa vinnu það gerðist í þessari umfjöllun og það var auðvitað ekkert leitað umsagna það var ekki leitað umsagna frá starfsmannafélagi alþingis ég ætla ekki að spá neinu um það en ráðning þessara aðstoðarmanna getur skapað núning milli þeirra og starfsmanna þingsins bara ef við horfum á launakjörin sem fólk ber sig ævinlega saman við laun aðstoðarmanna formanna eru þingfararkaup fimm hundruð fjörutíu og eitt þúsund krónur þeir bera hins vegar miklu minni ábyrgð heldur en við þingmenn sem þurfum að sækja nefndarstörf standa hér í ræðustól undirbúa okkur fyrir utan að bera ábyrgðina gagnvart aðstoðarmanninum það skapast núningur þar um og hvað heyri ég svo í nefndarstörfunum jú það varðar mig að hafa þetta svo hátt hátt eða lágt það er afstætt vegna þess að aðstoðarmenn ráðherra eru með sjö til átta hundruð þúsund krónur á mánuði ég kann ekki við svona

greiða fólki og semja um kjör fyrir launafólk í landinu sem er undir framfærslumörkum við eigum að vera fyrirmynd í þjóðfélaginu tillaga mín háttvirtur þingmaður er sú að málið verði skoðað ofan í kjölinn og það verði leitað samstöðu um þetta ekki að maður

yfir með hliðsjón af því sem ég hef rakið hér þá tel ég að frumvarpið samrýmist ekki þeim reglum sem þingið og stjórnsýslan hefur sett sér um vandaða lagasmíð það er nýlega búið að gefa út handbók

smíð lagafrumvarpa og skoðum það nánar það er tilgangur handbókarinnar að safna á einn stað helstu viðmiðunum um vandaða frumvarpssmíð og vera leiðbeinandi um atriði sem þörf er á til aukinnar samræmingar þetta er viðmiðunarhandrit sem á að tryggja vandaða frumvarpsgerð og síðan eru sett upp allmörg atriði um það hvernig maður standi að vandaðri frumvarpssmíð og ég ætla ekki að eyða löngum tíma í það en fyrsta atriðið er það var ný lagasetning nauðsynleg svo eru ákveðnar reglur um það hvernig eigi að semja frumvörp það er ákveðinn kafli um það hvaða samráð eigi að hafa og samtal áður en ákveðið er að semja frumvarpið og meðan á frumvarpssmíðinni stendur það á líka að vera pólitískt samráð og það á að vera samráð við hagsmunaaðila og almenning allt er þetta tiltekið þarna það á síðan við samning góðs lagafrumvarps að meta áhrif þess verði frumvarpið að lögum bæði almennt mat á áhrifunum og afleiðingunum fyrir hagsmunaaðila og svo með samantekt og fleiru ég fullyrði það að þessi frumvarpssmíð sem hér liggur fyrir rétt eins og þingskapafrumvarpið fyrir jól fullnægi ekki þessum reglum og það er ekki gott að alþingi sem á að vera í fararbroddi skuli standa þannig að það verður bara að segjast eins og er og ég ætla að nefna eitt varðandi samskipti aðstoðarmanna við starfsfólk þingsins ég hef verið ákaflega ánægður með það fyrirkomulag að ritari þingflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er ekki pólitískt skipaður vegna þess að hann á snurðulaus tengsl við allt starfsfólk þingsins og er einn af starfsfólki þingsins þegar kemur pólitískur aðstoðarmaður þá kemur upp ákveðinn veggur menn eru ekki í sama hópi menn eru ekki í sama liði það getur orðið þarna núningur sem ég hef áhyggjur af eða vil nefna hér ég vil svo segja það að þessi hugmynd um aðstoðarmenn og ég hef vikið að því áður hún hefur raunar ekkert með breytingu á þingsköpum að gera heldur er hún runnin upp frá kjördæmabreytingunni nítján hundruð níutíu og níu það var gefið loforð til að styrkja þingmenn í gríðarlega stórum kjördæmum og ég hygg eftir að ég hlustaði á umræðu í allsherjarnefnd um þann mismun að vera þingmaður á landsbyggðinni eða í reykjavík sem ég hef hvorutveggja reynt reyndar sem varaþingmaður í fyrra skiptið að það er betra um að tala en í að komast ég verð bara að segja það að ég fann fyrir einhverri ég vil ekki segja vanþekkingu eða skilningsleysi á störfum landsbyggðarþingmanna það er eins og þingmenn höfuðborgarsvæðisins átti sig ekki á því hvað þar er að gerast og þörfin á aðstoðarmönnum er mun brýnni vegna þess aðstoðarmaðurinn er skrifstofa þingmanns dreifbýliskjördæmis fyrir þann sem hér stendur að fara fimm tíma keyrslu á fund í hornafirði meðan það eru tuttugu mínútur að fara ofan úr breiðholti það að landsbyggðarþingmaður þurfi að halda fundi í öllum þéttbýlisstöðum kjördæmisins meðan hægt er að komast af með einn í reykjavík norður um málefni það er svo margt sem réttlætir aðstoðarmenn landsbyggðarkjördæma umfram það sem þingmenn í reykjavík og kraganum eiga við að glíma ég geri þó þar með alls ekki lítið úr störfum þingmanna hér í reykjavík og ég geri mér grein fyrir því að þeir þurfa að hafa alla umgjörð sem

tengiliður milli kjósenda og íbúa kjördæmanna og þingmannanna sem auðveldaði þeim að rækta starf sitt og ég veit að háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson þekkir þetta út og suður og getur rökstutt þetta miklu betur en ég sem hér stend sem hef ekki þessa reynslu nema frá vordögum tvö þúsund og sjö af starfi sem þingmaður suðurkjördæmis þetta frumvarp er flutt af fulltrúum forsætisnefndar að fulltrúum okkar vinstri grænum

og mun skila auðu þegar til atkvæðagreiðslu kemur ég verð svo að segja það enn fremur sem ég hygg að flestir geti samþykkt að þjóðþing íslendinga er veikt gagnvart framkvæmdarvaldinu það er veikt og staða þess hefur fremur veikst löggjafarvaldsins gegn framkvæmdarvaldinu en hitt undanfarin ár og minni hlutinn telur mikilvægt að styrkja stöðu þingsins einkum hvað varðar nefndarstörf og þátttöku stjórnarandstöðu í löggjafarstarfinu hér er ekki verið að gera það með heildstæðum og markvissum hætti og ég nefni bara sem dæmi hvað stjórnarandstaðan er veik eða staða þingmanna er veik og ekki bara stjórnarandstöðuþingmanna heldur stjórnarþingmanna og það er sú staðreynd að þingmálamálum er ýtt til hliðar fyrir stjórnarfrumvörpum þau sofna í nefndum þau fá ekki umræðu og atkvæðagreiðslu hér í þingsal almennt séð háttvirtur þingmaður almennt séð er það svo og ég get nefnt það í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd bíða fjögur þingmannafrumvörp eitt frá sjálfstæðisflokki eitt frá frjálslyndum eitt frá okkur vinstri grænum og eitt sameiginlegt frumvarp þar

hlutinn telur hluta af stjórnarandstöðu hvers og eins þingmanns að standa fyrir rökræðum og koma mismunandi sjónarmiðum á dagskrá og koma þeim út í samfélagið réttindi stjórnarandstöðu og ákvæði þingskapalaga verða að vera virk sem tæki til að tryggja lýðræðisleg skoðanaskipti og umræður og síðast en ekki síst vönduð vinnubrögð og vandaða lagasetningu svo hefur því ekki miður orðið raunin mér er það hjartans mál sérstaklega að nefndastarfið verði eflt mér er það hjartans mál að þingmannafrumvörp fái sömu afgreiðslu og jafnvel á undan stjórnarfrumvörpum mér líkar ekki við það að vera í gæsalöppum lögafgreiðslumaður ég vil taka virkan þátt í gerð og undirbúningi löggjafar það er mitt hlutverk ég var kosinn til þess ég vil svo ítreka það að frumvarpið og þær reglur sem settar verða og hafa verið kynntar þingmönnum eru ekki hugsaðar til enda þær eru ekki hugsaðar heildstætt og ég hef efasemdir um að það leiði til þess sem við viljum öll stefna að að vandaðri meðferð mála hér innan þingsins

að endingu að vísa svo í ítarlegt nefndarálit og fylgiskjöl sem því fylgja ég er þeirrar skoðunar og ítreka það að

og fresta afgreiðslu málsins milli annars og þriðju umræðu taka það til gagngerrar skoðunar sérstaklega í ljósi þessa núnings sem kom upp í allsherjarnefnd milli landsbyggðarþingmanna og þingmanna hér á suðvesturhorninu sem var augljós og birtust kannski best í fyrstu umræðu þær misvísandi skoðanir sem komu fram hjá háttvirtum þingmanni jóni magnússyni og háttvirtur þingmaður kristni h gunnarssyni það var alveg kraftbirting þessara mismunandi skoðana kraftbirting mismunandi skoðana og þeirra mismunandi afstaða í ræðum þessara háttvirtra þingmanna úr ræðustóli endurspeglaðist að nokkru leyti í störfum allsherjarnefndar ég vil líka vegna ber að ég nefndi háttvirtur þingmaður jón magnússon geta þess að frá honum komu ábendingar um það að frumvarpið kynni að brjóta í bága við jafnræðisreglur stjórnarskrárinnar ég deili ekki þeirri skoðun vegna sérstöðu starfs landsbyggðarþingmanna ég deili ekki þeirri skoðun en þegar kemur ábending frá háttvirtum þingmanni jóni magnússyni sem er auk þess hæstaréttarlögmaður þá hefði auðvitað þurft að skoða það mál í kjölinn kalla til sérfræðinga í stjórnskipunar og stjórnarfarsrétti og